Obiectivele de dezvoltare ale mileniului au fost elaborate în spiritul solidarității, pentru a răspunde nevoilor statelor cel mai puțin dezvoltate, confruntate cu o sărăcie extremă, cu o rată a mortalității infantile îngrijorătoare, dar și cu precaritatea resurselor naturale. Până în prezent, au fost îndeplinite trei obiective esențiale reducerea la jumătate a procentului populației trăind într o sărăcie severă, îmbunătățirea accesului populației la apa potabilă, precum și scăderea, de la 39 la 33, a ratei populației urbane care trăiește în locuințe precare. Cu toate acestea, angajamentele statelor dezvoltate de a contribui la reducerea decalajelor trebuie dublate de o reală voință politică la nivel global. Eradicarea sărăciei, precum și dezvoltarea durabilă trebuie să se situeze în topul priorităților agendei pentru dezvoltarea post 2015, iar în același timp trebuie să evităm stabilirea unui nou set de ținte, fără a identifica și metodele concrete de realizare a acestora, precum și sursele de finanțare.